Először is köszönettel tartozom a frakcióknak, amelyek támogatják ezt az előterjesztést, és azt gondolom, hogy az előterjesztés valóban a biztonságot szolgálja. De azok a kritikai megjegyzések is helyesek, amelyek rámutatnak, hogy itt van egy mintegy 800 milliárdos csomag, és a Parlament ebből 60 milliárdra tud rátekinteni, illetve evvel tud foglalkozni. Ez egy kicsit olyan, mintha a Parlament, nemhogy a Lisszaboni Szerződés keretei között, de egyáltalán még nem is létezne. De hát nekünk ez a 60 milliárd a feladatunk és e tekintetben szeretném még egyszer világossá tenni, hogy itt a kötelezettségvállalások azok az eurózóna tagállamaira vonatkoznak. Ha tehát azt a felszólalást, hogy valaki a saját választóinak az érdekeit védi és nemet mond, ezt úgy tekinthetjük, mintha az Egyesült Királyság rövidesen tagja lesz az eurózónának, akkor ezt a mai napot különösképpen örömmel kell piros betűkkel beírnunk az Európai Unió történetébe. Én ugyanis hiszek az eurózónában ellentétben sok másokkal és szeretném, ha a hazám hamarosan szintén fizetési kötelezettséget kellene vállaljon ebben a megmentési tervben. Ahol én nagyon remélem, hogy valóban nullánál tartunk vagy akörüli értéknél, mármint a valószínűségnek, hogy be lehet, be fogják hívni ezt a garanciavállalást, ugyanis a tagállam roppant kockázatot vállal, ha nem teljesíti a megmentés után a fizetési kötelezettségét. Én, ha jól emlékszem, a Lisszaboni Szerződés adott esetben a kizárást is lehetővé teszi, ez pedig olyan mértékű hiba volna, ahol ezt is meg kellene fontolni. Azt gondolom, hogy ez az a garancia, amit egy másik hozzászóló kért. Én ezek után még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket és azt kérem a tisztelt képviselőktől, hogy holnap támogassák ezt az előterjesztést. Nyújtsunk ezzel is biztonságot Európa polgárainak!